Ja, hvala. Poglejte, minister, tega ne pravim jaz, da je edini proizvajalec General Dynamics, ampak to je na odboru povedal, vaš državni sekretar, oziroma direktor direktorata, gospod Kralj, ne, ki pravi, edini proizvajalec trenutno takih vozil je, General Dynamics. Zato me zanima, ne, kakšna bo ta analiza trga, če vaš, direktor Direktorata za logistiko, ki je seveda zelo, sposoben in vem, da dobro dela, na MORS-u te stvari, ve, da je to edini, proizvajalec, potem je analiza trga pravzaprav nesmiselna. Ne. Če vam nekoliko pomagam. Zdaj General Dynamics sta enaka vozila, dobavlja, avstrijski vojski in jih dobavlja po trinajst milijonov na komad. Mislim, da so jih v preteklih letih kupili približno, za sto pet milijonov evrov. Tako da me zanima, neko preliminarno ceno verjetno imate, koliko ta, koliko ta stvar stane. kot da, če naredimo tak hiter preračun, ne, tri milijonkrat, tri milijone krat štirinajst vozil je to dvainštirideset milijonov. To je, devet desetin, tega dela proračuna glede glavne opreme, ne. Celoten celoten NRP glavne opreme je težek triinpetdeset cela devet milijona. Se pravi, gre za relativno visoko investicijo. Za vozila, ki so trenutno, mislim da, edino v Latviji, kjer je predvideno, da bodo, havbice, v Latvijo, vlekli, ne. Tako da mislim, da ne gre za neko nepogrešljivo vojni opremo oziroma hrbtenico Slovenske vojske. Tako da mogoče malo več o tem, no, kako to, da nimate še ocene, glede na to, da je predvideno v proračunu, kateri bo pravi vir financiranja in kdaj bo pravzaprav tudi prva dobava, kjer smo videli že pri, LKOV LKOV štiri oziroma pri Oshkoshih, kako potekajo te zadeve na MORS-u, kjer je podobno so bili tej Oshkoshi skriti ravno v NRP-ju glavne opreme, v rebalansu za dva devetnajst in da se potem tudi, iz tega to plačevalo.